In den letzten Tagen ist ja die Frage an die Europäer immer wieder Was braucht die Ukraine jetzt von der Europäischen Union? Ich glaube, es darf nicht vergessen werden, dass die Ukrainer als Erstes weiterhin unser Mitgefühl brauchen.

Vielleicht hilft das, dann in Zukunft auch konsequent das zu tun, was die Ukrainer von uns erwarten. Ich bin jedenfalls bei denen, die ausgesprochen dankbar sind für den Mut, den die Euro Maidan Leute in der letzten Woche aufgebracht haben. Selbst dann noch, als auf sie geschossen worden ist und es Tote gab, waren sie bereit, für europäische Werte, für globale Werte, für den Rechtsstaat zu sterben. Sie haben der Europäischen Union mit diesem unglaublichen Mut eine neue Chance gegeben, sich dieser Bewegung als würdig zu erweisen. Und die Frage, ob wir das dieses Mal besser schaffen als 2004, ist für mich noch nicht entschieden. Ich glaube, dass wir zurückgeben müssen, was diese Leute jetzt in europäische Werte investiert haben. Und ich glaube, dass wir als Erstes gegenüber Russland jetzt etwas klarmachen müssen nämlich, dass das wirklich nicht nur leere Worte sind, wenn wir sagen, das Entscheidungsrecht über den Weg der Ukraine liegt bei den Ukrainern. Ich glaube, dass es wirklich darauf ankommt, dass die Europäer einmal anfangen, gegenüber Moskau und Präsident Putin mit einer Sprache zu sprechen. Und ich glaube, dass es jetzt darauf ankommt, dass wir nicht wieder denken, wir sind abhängig von Russland und dem Gas, sondern dass wir uns darüber bewusst werden, dass diese Abhängigkeiten wirklich wechselseitig sind, und dass wir uns nicht erpressen lassen dürfen, wie das auch versucht worden ist und wie es weiter versucht wird inzwischen mit militärischem Druck gegenüber der Ukraine. Eine selbstbewusste Europäische Union muss eintreten für das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine gegenüber Russland. Ich glaube, dass wir auch Geld in die Hand nehmen müssen. Seien wir offen Der Bankrott muss abgewendet werden, sonst nützt alles das, was da erstritten worden ist, überhaupt gar nichts.

Das Assoziierungsabkommen, das muss schnell vorbereitet werden und schnell unterschrieben werden. Aber darüber hinaus, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, die die Ukraine ja neu entdeckt haben in den letzten Wochen, braucht die Ukraine unsere Freundschaft, sie braucht unsere Hingabe.

wirklich existenzielle Aufgabe in dieser Situation, das ist nichts, was man so en passant macht. 2004 hat die Europäische Union völlig versagt. Sie hat das Land sich selbst überlassen. Das darf jetzt nicht wieder passieren! Und außer Geld braucht die Ukraine eben unsere Assistenz, damit es nicht dazu kommt, dass das Land wieder abgleitet in die Muster von Rache statt Gerechtigkeit, von Vergeltung statt Neuanfang. Da müssen wir wirklich viel tun.

Wir hängen von Sicherheit, Stabilität und Freiheit in diesem Land wirklich auch ab. Also bitte, liebe Kolleginnen und Kollegen, diesmal gilt es. Ich glaube nicht, dass wir eine weitere Chance bekommen!